Prezydent Indii odrzucił prośbę o ułaskawienie. Wykonanie wyroku było tajne, nawet najbliżsi członkowie rodziny skazanego nie zostali poinformowani o dniu egzekucji.

co najmniej 679 nowych wyroków śmierci zostało wykonanych w rejonie Azji i Pacyfiku. Kara śmierci nadal jest stosowana w 43 krajach, w tym w Indiach, które zobowiązały się do wprowadzenia moratorium na karę śmierci w 2004 r. Biorąc pod uwagę silne zaangażowanie Unii w działania na rzecz zniesienia kary śmierci zgodnie z rezolucjami przyjętymi w 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, musimy potępić działania rządu indyjskiego oraz sąsiednich państw, wzywając je do natychmiastowego wprowadzenia stałego moratorium na egzekucje celem zniesienia kary śmierci w najbliższej przyszłości. Kara śmierci jest barbarzyńska, niehumanitarna, stanowi pogwałcenie prawa do życia i nie powinna w XXI w.